Señor Presidente, hace un año, el Gobierno de España, en un discurso patriótico, que resultó al final ser xenófobo, justificó la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes extranjeros en territorio español. Hoy son los ciudadanos españoles, forzados a emigrar por el paro rampante, quienes se encontrarán sin tarjeta sanitaria tras 90 días de residencia en el exterior.

Probablemente, lo que harán será no inscribirse en el consulado, requisito necesario para votar. Espero que el Gobierno no esté pretendiendo dejar sin votar a todos estos ciudadanos, probablemente descontentos.